Herzlich willkommen, Taoiseach, zu unserer Debatte hier im Europäischen Parlament! Spätestens seit dem Brexit erahnen wir, welche Folgen ein solcher Austritt hinsichtlich der sozialen Rechte und Bürgerrechte für die betroffenen Menschen hat nicht nur in Großbritannien selbst, sondern auf der irischen Insel und in der gesamten EU. Ein Zurück zu erneuten harten Grenzen in Europa kann es für uns nicht geben wir werden uns dem immer verweigern. Meine Fraktion wird auch alles dafür tun, das Karfreitagsabkommen in all seinen Bestandteilen zu verteidigen. Ein Zusammenwachsen und der Aufbau Europas sind aus meiner Sicht unausweichlich. Und doch steht die Frage, weil wir über den Brexit und die Verhandlungen zum Brexit hinaus denken müssen, ob das heutige Europa, die heutige Europäische Union mit ihren Verträgen, mit ihren Strukturen, mit ihren Institutionen geeignet ist, um wirklich die Hoffnungen der Menschen auf ein soziales, solidarisches Miteinander, auf einen Kampf gegen den Klimawandel tatsächlich auch umzusetzen. Wir sagen in meiner Fraktion Wir haben erhebliche Zweifel daran, dass das so funktionieren wird. Ich möchte gar nicht aufzählen, mit welchen Problemen die EU gegenwärtig konfrontiert ist. Das haben wir hier oft genug getan. Ich möchte nur dazu sagen, dass es wichtig ist, dass wir uns den Ungleichheiten zwischen den Mitgliedsländern und den Ungleichheiten zwischen Bevölkerungsgruppen stellen, dass wir den Kampf gegen Armut endlich ernsthaft anstreben, und da brauchen wir Formen der Regierbarkeit der Europäischen Union. Ich habe den Eindruck, dass die Europäische Union in einigen entscheidenden Fragen nicht regierungsfähig und nicht regierbar ist. Das ist die Migrationsfrage, das ist der Kampf gegen die Steueroasen, das ist der Kampf gegen die soziale Ungleichheit. Und die EU befindet sich in einer Legitimationskrise. Sie haben vorhin gesagt, wir müssen den EU Bürger wieder in den Vordergrund stellen.

Dazu müssen die Bürger die entsprechenden Instrumente bekommen, die entsprechenden Rechte bekommen. Sie müssen der Mittelpunkt unserer Debatte um die Zukunft der Europäischen Union werden. Sie müssen die Europäische Union mitgestalten, weil diese nicht einfach von oben verändert werden kann. Wir müssen radikal ran an die Wurzeln. Wir müssen auch über Vertragsänderungen nachdenken. Und da bitte ich Sie um die entsprechende Unterstützung.